Edo, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovana gospa varuhinja z namestniki! Pred nami je torej danes zdaj že triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic, ki predstavlja nekakšen prerez stanja na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic, ki daje poudarke in priporočila institucijam, ki so dolžne anomalije odpraviti, in tam, kjer so bile človekove pravice kršene, tudi reagirati. Kot je izpostavljeno v poročilu varuha, je varuh v letu dva tisoč sedemnajst obravnaval nekaj manj kot štiri tisoč petsto zadev, od tega je bilo tri tisoč pobud. Ampak tisto, kar jaz osebno ocenjujem kot zaskrbljujoč podatek, pa je ta, da je velik odstotek takšnih pobud, kjer je bila pobuda ali pa vloga utemeljena in na koncu tudi dejansko dokazana kršitev človekovih pravic, kar kaže na to, da je v Sloveniji še vedno veliko ljudi, ki kljub z Ustavo zagotovljenim človekovim pravicam, so jim te še vedno kršene. Spoštovana gospa varuhinja se v poročilu dotakne različnih vsebin, kjer so kršene človekove pravice. Na podobne vsebine pa ves čas opozarjamo na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Diskriminacija študentov invalidov, zlasti glede prevoza. Problematika delovanja Sveta za invalide, kateremu je potrebno omogočiti, kot pravi varuhinja v poročilu, oziroma vzpostaviti takšne pogoje, da bo lahko učinkovito deloval. Revščina je še vedno izjemno velik problem. Prav revščina in siromaštvo ter pomanjkanje osnovnih dobrin, predstavljajo enega izmed največjih posegov v človekovo dostojanstvo in na to vedno znova opozarjamo. Siromaštvo in revščina vodita tudi v socialno izključenost in država ter pristojne institucije bi morale narediti več za vzpostavitev socialne pravičnosti, ki bi morala iti v smeri zmanjševanja revščine. Tudi tako imenovana energetska revščina, na katero sem pravzaprav v prejšnjem mandatu začela prva opozarjati, tako na sejah komisije, kot na sejah Državnega zbora in tudi preko poslanskih vprašanj. Ta se najbolj dotakne starejših samskih žensk, vdov, ter gospodinjstev z izjemno nizkimi dohodki. Torej tistih, ki prejemajo socialno pomoč, upokojencev upokojencev z najnižjimi pokojninami in brezposelnim. O tem, da je nujno potrebno izboljšati razmere v domovih za starejše in preko primernih, tudi zakonskih rešitev, poskrbeti za dostojno in dostojanstveno življenje upokojencev in starejših ljudi. Tudi danes zjutraj, ko sem prišla v službo, je že poklical gospod na komisijo, ki je povedal, da ljudje dejansko živijo izjemno težkih stiskah, zaradi tega, ker nimajo za človeka dostojno življenje in država ni zmožna tega zagotoviti. Skratka vsakodnevno se soočamo z velikimi stiskami, zlasti starejših ljudi. Zaradi tega tudi sklicujemo seje Komisij za peticije, človekove pravice in enake možnosti, tudi na temo problematika starejših. Ves čas opozarjamo tudi na to, da je na veliki preizkušnji socialna država in da je na veliki preizkušnji pravna država. Na to je prej opozorila tudi gospa varuhinja. Mi imamo sicer to zelo lepo napisano v Ustavi Republike Slovenije, ampak se bojim, da je to zgolj na deklarativni ravni. Ko pa govorimo o tem, kako so zadeve implementirane v zakonodajo in kako se zakonodaja dejansko izvaja, pa nastopijo težave in problemi. Torej na veliki preizkušnji je pravna država, saj se postopki predolgo vlečejo in agonije ljudi, ki iščejo zadoščenje in pravico na sodiščih, lahko trajajo tudi desetletja, na kar nas ne nazadnje opozarja tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki pravi, da je pravica do sojenja v razumnem roku ena od ključnih pravic. In seveda, če ta ni uresničena, so potem posledično kršene zaradi tega tudi še ostale človekove pravice. Mnogi posamezniki vseh teh letih zaradi dolgotrajnih postopkov, jaz sem se kot predsednica komisije vseh teh letih mnogokrat srečevala z mnogimi, ki so zaradi predolgotrajnih postopkov živeli v res velikih agonijah, nato pa jim je bilo čez deset, tudi petnajst let šele dokazano, da so imeli prav, medtem jim je bilo oblateno njihovo ime, da ne govorim o tem, da so mnogi imeli uničena življenja, uničena družinska razmerja. Tudi na Komisiji za peticije se vloge posameznikov, vezane na pravosodje, največkrat nanašajo na pritožbe nad delom sodišč, na dolgotrajnost postopkov, na konkretne napake sodišč v postopkih, za katere pa navadno nihče ne odgovarja, na velik problem zaostankov na drugi stopnji, kar naj bi bila posledica kadrovske podhranjenosti, na problem založenih oporok, na kar v poročilu opozarja tudi varuhinja, na nesprejemljivost deložacij v primeru minimalnih vsot, na prvo- in drugorazredne pri obravnavi na sodiščih, na to, da posameznikom včasih v sodnih postopkih niso zagotovljene enake ustavne pravice, in še bi lahko naštevali. Vse to pa kaže na to, da ni nič čudnega, da tako malo ljudi tudi po statističnih statističnih podatkih zaupa v pravosodni sistem. Problem je tudi v kadrovski podhranjenosti inšpekcijskih služb. Na to opozarjamo iz leta v leto tudi na komisiji, vedno znova. Se ne premakne. Dodajo dva v to strukturo, potem rečejo, da so nekaj naredili, ampak v resnici se pa nič ne premakne. In tukaj bomo morali nekaj več narediti. Potem problemi so zaradi okoljskih vprašanj. Tukaj veliko kršitev človekovih pravic. Pa se mi zdi, da se uf današnjem času premalo tega zavedamo, da premalo naredimo na tem področju. Problematična je zaporska problematika in da se še vedno da še vedno primanjkuje pravosodnih policistov in tudi strokovnih delavcev v zaporih. Problem, ki ga sama osebno vidim in na katerega ves čas opozarja tudi varuh - in tukaj se strinjam z varuhinjo -, pa je predvsem v tem, da varuh sicer lepo napiše poročilo, ga da v Državni zbor, zapiše tudi priporočila, letos jih imamo sedeminsedemdeset teh priporočil, ampak na koncu se pa zgodi, da Državni zbor to sprejme, izvršilna veja oblasti in tiste institucije, ki bi morale potem reagirati in pripraviti takšno zakonodajo, da bi se ta priporočila dejansko uresničevala, pa potem svojega dela ne opravijo. In tukaj moram reči, da izvršilna veja oblasti nima dovoljšnega posluha za nekatera vsebinska priporočila. Osebno tudi menim, da bi z večjim upoštevanjem priporočil varuha zagotovo prispevali k učinkovitejši pravni državi in spoštovanju človekovih pravic. In to bi tudi, spoštovane kolegice in kolegi, moral biti znaš skupni cilj. Tukaj moram reči, da naša komisija, ki jo zdaj že kar nekaj časa vodim, s svojim opozarjanjem na anomalije znotraj družbenega sistema opravlja zelo pomembno delo, katerega ključni rezultat ali pa uspeh bi moral biti v tem, da se ugotovljene kršitve čimprej odpravijo. Seveda pa je problem, če vemo, da smo recimo v prejšnjem sklicu Državnega zbora imeli kar nekaj pravnikov, kar nekaj doktorjev prava, celo doktorjev ustavnega prava, pa so se dogajale najhujše kršitve človekovih pravic. Skratka, težko se uresničuje pravna država in spoštovanje človekovih pravic, če tisti, ki so prvi poklicani za to, da udejanjajo pravno državo in spoštujejo človekove pravice, ravnajo ravno v nasprotju s težko pridobljenimi postulati demokracije. In prav demokracija nam je prinesla tudi pravni okvir varovanja človekovih pravic, ki je zelo pomemben. Govorimo najprej o Ustavi Republike Slovenije kot najvišjem pravnem aktu in seveda o Ustavnem sodišču, ki varuje človekove pravice, ki odloča o ustavnih pritožbah. Potem imamo tukaj Varuha človekovih pravic, ki je od oblasti neodvisna institucija, in ki bi morala pravice državljanov v odnosu do državnih organov varovati, pa se včasih zgodi, da pri kakšnih vsebinskih vprašanjih to umanjka. In potem imamo tu še parlamentarni nadzor varstva človekovih pravic, ki je najprej bil v okviru Odbora za pravosodje in notranje zadeve, potem v letu dva tisoč štiri pa je ta nadzor prešel v celoti na Komisijo za človekove pravice, ki nedvomno ima pomembno vlogo pri nadzoru varovanja in spoštovanja človekovih pravic. Ampak kljub temu pravnemu okviru in kljub vsem tem mehanizmom, ki naj bi nadzorovali varovanje človekovih pravic, se nam dogaja, da iz leta v leto opozarjamo na iste stvari in velikokrat na vedno iste kršitve. In seveda si jaz tukaj osebno želim, da bi zmogli in našli vsi skupaj, se pravi, tudi vse veje oblasti, na na izpostavljene vsebine tudi rešitve. Najbolj pomembno pa je to, da ko prepoznamo kršitve človekovih pravic, tudi začutimo, kako se dejansko ljudje ob tem počutijo, ko so jim kršene človekove pravice. In vse veje oblasti moramo narediti več za zaščito človekovih pravic in za zmanjšanje njihovih kršitev in s tem stisk, s katerimi se soočajo posamezniki in skupine. Država je torej dolžna vzpostaviti z vsemi svojimi mehanizmi takšno okolje, da bo lahko učinkovito udejanjala socialno pravičnost in socialne pravice ter tako uresničevala spoštovanje z ustavo določenih človekovih pravic. Človekova stiska, ker največkrat, ko govorimo o kršitvah človekovih pravic, prihaja do človeških stisk, torej človekova stiska, pa naj bo povzročena zaradi takšnega ali drugačnega kršenja človekovih pravic, vpliva tudi na zdravje človeka. In s tem, ko so mu kršene človekove pravice in ko človeka držimo v globokih dolgotrajnih osebnih stiskah, prispevamo ne nazadnje k tudi k čakalnim vrstam v zdravstvu. Zato tako na komisiji kot pri varuhu ugotavljamo, da se povečujejo peticije oziroma vloge s področja zdravstva in zdravstvenega varstva, vezane prav na predolge čakalne vrste, ki so se v zadnjih štirih letih celo povečale za kar trideset odstotkov. V prejšnjem sklicu Državnega zbora, ki je ne še tako dolgo nazaj, smo zato imeli veliko sej in razprav na to temo, saj so zaradi neučinkovitega in slabo organiziranega sistema v naši državi, zaradi predolgih čakalnih vrst državljankam in državljanom, torej ljudem, kršene pravice oziroma kršene skoraj dvesto petdesetim tisočim ljudem kršene človekove pravice, približno toliko jih namreč čaka na preglede pri zdravnikih ali pa pri specialistih. In, spoštovane kolegice in kolegi, vsak izmed nas ima najverjetneje v družini, če pa ne v družini, v krogu prijateljev zagotovo osebo, ki čaka na pomoč nedopustno dolgo. Ampak nevzdržne bolečine, ki jih ti ljudje prenašajo iz dneva v dan, pač ostajajo in so dejstvo, pa se zelo malo premakne na tem področju. In zaradi tega je človekovo dostojanstvo ves čas na preizkušnji, pa čeprav ti ljudje vplačujejo v zdravstveno blagajno in so upravičeni do hitre zdravstvene pomoči. Kar zadeva zdravstvo, ne morem mimo tega, da je velik problem otroška srčna kirurgija, na to ves čas opozarjamo tudi v Slovenski demokratski stranki. In pedopsihiatrična pomoč, ki ni zadostna, na kar opozarja tudi varuhinja v tem zadnjem poročilu. Vedno več je tudi vlog, vezanih na izgorelost in na mobing v delovnem okolju. In kljub temu, da gre za kaznivo dejanje, se ljudje ne upajo v svojih stiskah, ki se dogajajo v nekem delovnem okolju, izpostaviti, ker se bodisi bojijo izgube službe ali se bojijo kakšnih drugih posledic in s tem posledično potem izpostavljajo njihove družine, pomanjkanju in slabšim življenjskim pogojem. Pri nekaterih se zaradi tega, če gre v ta kontekst, da se bo izpostavil, lahko so izpostavljeni celo revščini. Stres, poslabšanje zdravja, izguba volje do življenja, pomanjkanje optimizma, vse to vodi v začaran krog, ki slabi klimo, in tudi posledično zaradi odsotnosti in vedno več bolniških vpliva na razvoj in ekonomsko sliko države. Seveda tukaj ne morem mimo tudi samomorilnosti, ki je še vedno ena izmed najvišjih v svetu, kar pomeni, da vse več ljudi v Sloveniji očitno živi v nevzdržnih stiskah, in ob tem moram reči, da mi je hudo, sploh ko vidim, da se nekaterih na nekaterih področjih v desetih letih praktično ni premaklino premaknilo nič, kljub opozarjanju. Stisk je torej veliko, vrednostni sistem pa je marsikje pod vprašajem. V Slovenski demokratski stranki bomo tako priporočilo kot priporočila varuha podprli, na kakšne druge dileme, ki so še izpostavljene v varuhovem poročilu, pa bomo kakšno rekli še v razpravi tudi moji poslanski kolegi. Najlepša hvala.